hæstvirtur forseti í síðustu viku var kynnt kosningastefnuskrá samfylkingar og þeirra flokka sem hyggjast styðja hana á næsta kjörtímabili flokka og flokksbrota það er auðvitað sérstakt umræðuefni að ræða það hvernig ríkisstjórnin hefur keypt sér stuðning við stjórnarandstöðuþingmenn flokka og flokksbrota en ég ætla að geyma það við þetta tækifæri minnst tvisvar eða þrisvar áður hafa verið kynntar slíkar fjárfestingarstefnur og framkvæmdir í samstarfi við samtök á vinnumarkaði og það hefur allt verið svikið það er alveg rétt að hér er meiri hagvöxtur en víðast hvar annars staðar í evrópu og hér hefur margt gengið betur heldur en víðast hvar annars staðar í evrópu og það er ekkert skrýtið fyrir utan þau tækifæri og þær ástæður sem háttvirtur þingmaður sigmundur davíð gunnlaugsson nefndi varðandi neyðarlögin og íslensku krónuna þá eru hér tækifæri alls staðar hreint úti um allt og það er alveg ótrúlegt hvað ríkisstjórnin hefur klúðrað því að nýta þau tækifæri á síðastliðnum þremur árum og hér hefur verið biðstaða í atvinnulífinu allan þennan tíma varðandi verkefnin sjálf þá eru þau út af fyrir sig mjög jákvæð gagnrýnin

vogunarsjóða sem engin veit hverjir eru er tillagan sú sem kom frá háttvirtum þingmanni guðmundi steingrímssyni að taka arð út úr bönkunum til að setja inn í íslenskt efnahagslíf og í leiðinni fari níutíu prósent af arðgreiðslunum til erlendra vogunarsjóða er það leiðin til að byggja upp íslenskt atvinnulíf ég held ekki varðandi veiðigjöldin þá hafa til að mynda mjög margar umsagnir og ég ætla aðeins að vitna með leyfi forseta í umsögn así helstu veikleikar frumvarpanna eru að farið verði að veikja rekstrargrunn atvinnugreinarinnar sjávarútvegs así telur að það sé allt of langt gengið í sértækum aðgerðum til að vekja rekstrargrundvöllinn síðan fjallar así sérstaka veiðigjaldinu og það telur að það séu verulega ofmetnar og byggist á því að einsýnt sé að það samrýmist ekki stöðugleika hvorki í atvinnulífinu né í verðlagsmálum almennt að viðhalda svo veiku gengi og ég spyr ætlar ríkisstjórnin að vinna að því áfram að viðhalda lágu gengi niðurstaða así er með leyfi forseta til lengri tíma litið má búast við að veiðigjaldið skili sjö til átta milljarða króna í ríkissjóð miðað við að gengi íslensku krónunnar sé eðlilegt það er hin raunsanna mynd sem við eigum að byggja á atvinnustefnu næstu ára að veiðigjaldið sé hóflegt og það sé nýtanlegt í atvinnuuppbyggingu á íslandi um það eru allir sammála en erum við sammála um það að leggja tíu sinnum hærri álögur á landsbyggðina heldur en er við núverandi veiðigjald og setja síðan smámola út í einhverjum samgöngubótum um það erum við ekki sammála þetta er mjög veikur grunnur fyrir fjárfestingarstefnunni það verður að segjast alveg eins og er varðandi rammaáætlunina þá hefur það komið fram varðandi umsögn gamma að hér sé að minnsta kosti fjögur til sex prósent minni hagvöxtur en gæti hafa verið á árabilinu tvö þúsund og tólf til tvö þúsund og sextán ef niðurstaðan verður eins og kynnt hefur verið af ráðherrum ríkisstjórnarinnar og tvö hundruð sjötíu milljarða minni fjárfesting á afleidd áhrif í landinu varðandi umsögn así um sama mál þá eins g komið hefur fram að mættu á fund atvinnuveganefndar í morgun þá gera þeir alvarlegar athugasemdir við þetta en það er fleira sem er og maður spyr hvar er fjárfestingarstefna ríkisins varðandi rammaáætlunina hvar er hún hún virðist ekki vera til hún kemur alla vega ekki fram hér síðan varðandi það atvinnuleysi sem er í landinu þá spyr maður sig auðvitað hvar er atvinnustefna ríkisstjórnarinnar og hvar hefur hún verið á síðastliðnum árum hefur orðið milli tvö hundruð til þrjú hundruð milljarða tjón þar af um hundrað milljarðar sem hafa farið til atvinnuleysisbóta atvinnuleysi er viðvarandi og það er ótrúlega hátt í sögulegu samhengi og þó það færi lækkandi þá höfum við misst af tækifærinu til að vera með miklu miklu betri stöðu en raun ber vitni

er hið jákvæða mál en hvað með varðandi skuldir heimila hvar hefði staðið fjárfestingarmöguleikar almennings í landinu ef ríkisstjórnin hefði farið í almenna leiðréttingu og tekið á verðtryggingunni eins og við framsóknarmenn höfum lagt ítrekað fram og liggja hérna fyrir í þinginu hvar er til að mynda fjárfestingarstefna ríkisstjórnarinnar í landbúnaðarmálum sem stendur að þeir eigi að auka um tíu prósent ekki orð um það hér staðreyndin er sú að við þurfum að auka útflutningstekjur þjóðarinnar um sextíu til áttatíu milljarða umfram það sem nú er í plús þá getum við farið að fjármagna alvörufjárfestingar bæði í velferðarmálum atvinnumálum samgöngumálum og öllum þeim góðu málum því miður er tíma mínum lokið frú forseti þannig að ég ætla ekki að eyða því meira en ég gæti talað hér daga inn og daga út um mistök ríkisstjórnarinnar